Wczoraj, ale i wcześniej bardzo wiele czasu poświęciliśmy w Parlamencie Europejskim debacie na temat dofinansowania produkcji rolnej, np. papryki czy mandarynek, ale to nie ziemniakami wygrywa się dzisiaj globalną wojnę gospodarczą, lecz nowoczesnymi technologiami. Siłą Zachodu obecnie jest nowoczesna gospodarka, jej innowacyjność oraz konkurencyjność.

Budżet programu Horyzont 2020 wydaje się zadowalający, ale obecnie mamy do czynienia z dyskusją na temat redukcji nakładów na przyszły rok, jak i na całą perspektywę do 2020. Wydaje się więc, że ze względu na priorytetowy cel programu Horyzont 2020 wcześniej zaplanowane kwoty powinny być utrzymane, szczególnie jeśli chodzi o nakłady na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka oparta na wiedzy jest bowiem jedyną szansą na skuteczne konkurowanie Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową i innymi krajami świata.

Oszczędności natomiast powinniśmy szukać przede wszystkim w administracji i biurokracji, ograniczając regulacje i likwidując unijną nadregulację.